Damit die europäische Landwirtschaft im globalen Vergleich weiterhin eine herausragende Stellung in Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit einnehmen kann, müssen wir sie für die Zukunft fit machen. Dafür bedarf es meiner Meinung nach Erstens Ressourcen schon in der Präzisionslandwirtschaft, welche die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel verbessern. Zweitens Der Einbeziehung aller Landwirtschaftsformen und aller Regionen, also Gunstlagen genauso wie benachteiligte Gebiete sowie große und kleine Betriebe, um die nachhaltige Entwicklung des gesamten ländlichen Raums zu garantieren. Drittens Einer besseren Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Agrarunternehmen und Forschungseinrichtungen. Was die strittigen Punkte betrifft Neue Züchtungstechniken sollten nicht von vornherein als negativ abgestempelt, sondern erst einer fundierten wissenschaftlichen Analyse unterzogen werden.

In diesem Sinne herzlichen Dank an die Berichterstatterin für die gute Zusammenarbeit.